Hiszen mára világossá vált, amit a magyar kormány már augusztus óta mond addig nem tudjuk kezelni a migrációs problémát Európán belül, amíg nem biztosítjuk külső határainkat. Ez a feltétele annak is, hogy megóvjuk a schengeni rendszert. A schengeni határok védelme persze elsődlegesen a tagállamok feladata és felelőssége. A belső határok nélküli térséget addig tudjuk fenntartani, amíg működik a külső határvédelem. Ez a meggyőződés vezérelte a visegrádi négyek döntését, amikor Schengen barátai néven ismét elkötelezték magukat a külső határok védelme mellett. Ezért üdvözlendő tehát minden javaslat, ami a külső határok védelmét erősíti, hatékonnyá teszi, ami a megelőzést és a visszatérítést elősegíti. Ugyanakkor persze óvatosság szükséges a részletek kidolgozásánál a tagállami szuverenitás érzékeny kérdése körül. Mert az ellenkező esetben vezethet parttalan vitákhoz, amire a jelenlegi krízishelyzetben nincs idő és nincs szükség, hiszen annál inkább szükség van a mielőbbi konkrét cselekvésre a külső határokon.